Asia Bibi ha scatenato la furia di alcune donne per aver bevuto da una fonte secondo queste donne, il contatto con labbra cristiane avrebbe reso l'acqua impura. Dopo essere stata aggredita e denunciata per blasfemia, Asia Bibi rischia di essere impiccata.